Pani Przewodnicząca! Co pewien czas z różnym nasileniem pojawiają się pomysły tworzenia armii europejskiej. Trzeba jasno stwierdzić, że budowa odrębnej unijnej armii obok NATO szkodziłaby Paktowi Północnoatlantyckiemu.

Te ambicje jednak nie mogą prowadzić do rozbijania NATO. Trzeba wzmacniać Pakt Północnoatlantycki. Jak przypomniał niedawno prezydent USA Donald Trump, realną gwarancją bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej jest wywiązywanie się ze zobowiązań wobec NATO, to znaczy przeznaczanie 2 PKB państw członkowskich na obronność. Należy także pomyśleć o konsolidacji systemów obrony poszczególnych krajów w ramach NATO.